Myslím si, že Evropský parlament by měl být zdrženlivý, neměl by příliš vnucovat svoji vizi demokratického řízení státu. Na druhou stranu máme jasně daná pravidla, jak ve Smlouvách, tak i konkrétní ustanovení, které prostě hovoří o právním státu. To je prostě hodnota, o které by se nemělo diskutovat ve formě, že se budou popírat její základní principy. A když jsme viděli skutečně nepřiměřený zákrok policejních sil a reakci rumunské vlády, tak to vyvolává velmi závažné otázky, a nejde pouze o ty demonstrace, jde skutečně o zásah do médií, do vlády práva. Když si čteme, že bylo čtyřicetosm státních zástupců odvoláno, že ministr spravedlnosti požaduje odvolání vrchního státního žalobce, to jsou skutečně věci, které vyvolávají otázky z hlediska dodržování právního státu. A já jsem byl povinen v této věci tedy hlasovat pro návrh této rezoluce, protože je přiměřená a chce znát odpovědi od rumunské vlády. Ty jsme zatím neobdrželi.